Współpraca, edukacja i pomoc dla ofiar powinny być wśród podstawowych filarów skutecznej walki z wykorzystywaniem i przemocą seksualną wobec dzieci. Czas pandemii wyraźnie pokazał, że przynajmniej część życia naszych dzieci przeniosła się do internetu. To nie tylko kwestia zdalnego nauczania, to przede wszystkim zdalne utrzymywanie kontaktów, nie tylko z rówieśnikami. W związku z tym powinniśmy wyposażyć dzieci i młodzież w wiedzę, która pozwoli im na rozpoznawanie zagrożenia, tak by umiały chronić siebie i swoją prywatność w internecie i poza nim. Do tego potrzebne są programy edukacyjne, w tym odpowiednio dostosowana do wieku rzetelna edukacja seksualna. Te działania powinny iść w parze z szeroko zakrojoną kampanią skierowaną do rodziców oraz osób na co dzień zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą. Uważam, że walka z przemocą seksualną i wykorzystywaniem seksualnym dzieci musi opierać się na kompleksowej strategii, która będzie skuteczna zarówno w świecie realnym, jak i online. Do takich wielopłaszczyznowych działań powinny zobowiązać się wszystkie kraje członkowskie. Koszt i konsekwencje nieskutecznej walki z przemocą seksualną to nie tylko stracone dzieciństwo, ale i często całe przyszłe dorosłe życie naszych dzieci. Pani komisarz, dziękuję pani za propozycję.